Din păcate, prevederile tratatului au creat dificultăți și, în opinia mea, diminuează caracterul democratic al adoptării bugetului.

Consiliul și Parlamentul au fost blocate în procesul de codecizie, prin impunerea absenței negocierilor privind resursele necesare politicilor europene.

În această perioadă de criză, toate statele membre măresc alocațiile bugetare naționale pentru investiții, pentru creștere și locuri de muncă.

Statele net contribuabile știu foarte bine că un euro investit într o regiune a Europei aduce beneficii și în alte regiuni ale Uniunii. Dacă se găsesc bani publici pentru susținerea sistemului bancar, trebuie să se găsească fonduri și pentru susținerea politicilor europene care creează creștere economică și locuri de muncă și, implicit, o susținere sănătoasă pentru sistemul bancar.